Depuis ces dernières années, on a assisté, malheureusement, à une délocalisation de la recherche dans les pays émergents, où la supervision des essais cliniques est plus souple. Les associations de patients, les laboratoires pharmaceutiques et les chercheurs reprochaient à la législation actuelle d'imposer un cadre réglementaire trop lourd en matière de formalités administratives. Saluons les réelles améliorations du texte tout d'abord, la garantie de transparence du déroulement et des résultats des essais cliniques, ensuite le renforcement du rôle des comités éthiques dans l'approbation des essais, mais aussi la bonne information des patients ainsi que l'augmentation des mesures de protection pour les personnes vulnérables et enfin la protection des données personnelles. Voilà des améliorations qui font honneur au Parlement européen et aux institutions européennes concernant ces essais cliniques à usage humain.